Najlepša hvala za besedo, predsedujoča. Nekako poskušam, pozorno slediti tej razpravi, no, in tukaj je bilo izrečenih nič koliko nenavadnih, trditev, od tega, da nismo zgodovinski krožek, do tega, da dajmo, saj ni tako hudo, in tako naprej. Skratka, glejte, ta razprava je potrebna, in ne samo danes, potrebna bo tako dolgo, dokler se pač določene anomalije v sistemu ne bodo, zares odpravile. In da teh anomalij ni in da že sama famozna beseda reorganizacija pomeni, da so zdaj te anomalije kar čudežno izginile pač, ne bo držalo oziroma nimamo še potrditve, no, ali bo držalo, kajti ta reorganizacija famozna je bila izvedena pred koncem mandata, v samem, štartu se je zataknila, tudi zaradi nekih objektivnih razlogov, ne rečem, da ne, informacijski sistemi še niso bili prilagojeni in tako naprej. Ampak, glejte, jaz se bom vseeno danes razpravi poskušala dotakniti, tega, na kaj je pravzaprav nova ministrica naletela, in ni naletela na lahke zadeve. Dotaknila se bom problema logistike centrov za socialno delo, njihove mogoče še vedno slabe poenotenosti, ne zares povezanosti, in bom to dokazala na primeru. Dotaknila se bom tega, da so dejansko centri za socialno delo pač še zmeraj kadrovsko podhranjeni, in, izzivi za tokratno vlado in za vse nadaljnje vlade so in bodo, da te centre seveda popolnijo do te mere, da se potem ne bo zatikalo, in da se ne bodo, ljudje izčrpavali, strokovni delavci izčrpavali v administraciji, namesto da bi delali z ljudmi, na terenu, da bi zares poznali, primere in probleme in se jim zares, v polni meri posvetili. Zdaj, jaz ne rečem, da ima ta reorganizacija ima na papirju same super cilje. Model na papirju meni stoji, meni stoji, če ti rečeš, da boš organiziral skupno splošno službo, da da boš organiziral službo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, da in tako naprej, in da boš tudi organiziral skupno strokovno službo, in da bo to vse poenoteno, povezano in tako naprej Super! Upam, da bo res. Ampak poglejte, res da nismo zgodovinski krožek, ampak zadeve iz, iz, iz vlade v vlado so se slabšale in to je tudi delo te razgradnje socialne države. Kdo je bil tisti, ki je, zelo zbirokratiziral te postopke v centru za socialno delo. Ja, Pahorjeva vlada, takratni minister Svetlik in žal njegova sekretarka je pri tem sodelovala, pač Anja Kopač Mrak. Meni je žal, da moram omeniti to ime. moj namen ni napadati zdaj konkretno prejšnje ministrice ali pa takratne sekretarke, pač pa moram povedati, ta oseba je bila ves čas v bila soudeležena pri kreiranju teh politik in kot ministrica je seveda zdaj proti koncu svojega prejšnjega mandata predlagala reorganizacijo, ki upam, da bo sicer delovala. Moram pa povedati, da minister ni samo tisti, ki predlaga reorganizacijo, mora promptno, ažurno reagirati na stvari, nova ministrica, ministrica dobro ve, s kakim težkim primerom smo se pred kratkim soočili na Komisiji za peticije in človekove pravice. S primerom, obupanih, staršev, slepih in slabovidnih otrok, ki so svojo pravico iskali od leta dva tisoč tri naprej, od leta dva tisoč tri naprej. In za kaj gre? Gre za to, da so centri za socialno delo narobe prebrali, ali pa tolmačili zakonodajo, da ni bilo prave povezave z Ministrstvom za delo in družino in socialne zadeve v preteklosti, ki bi to zares raztolmačila, da so eni centri za socialno delo staršem izplačevali oba dodatka, ki so jih morali dobiti, drugim pa samo enega, in se jih oškodovali za tudi po trideset tisoč evrov. In ko so se starši odločili, da bodo končno tožili državo, enemu je uspelo, ostalim tridesetim pa ne. In teh ostalih trideset, v kakšni situaciji je zdaj? Takšni, da, da so se znašli pred izvršbami zato, ker ljudje v socialni stiski niso imeli dovolj denarja za pravno pomoč. In kdo jih toži? Ja, centri za socialno delo in tudi ministrstvo, ne. Ampak tole, upam, da bomo zdajle rešili. Mislim, da je nova ministrica se zelo angažirala in jo je treba to pohvaliti, vi niste na udaru, tako da se razumemo. Hočem povedati, sistem ni deloval. Ne. Niti tako ni deloval, da bi vsi centri za socialno delo poenoteno nastopali. Zakaj ni deloval? Zato, ker je Pahorjeva vlada poskrbela, da so se ljudje morali ukvarjati s tem, da so pregledovali ne vem katerih koliko registrov, trideset in več, da so iskali kje bodo nekoga našli, da mu ne bodo dali socialne pomoči, ko pa je prišlo do njihove napake, pa poglejte, kaj se je zgodilo, še danes, danes zdajle ministrica promptno rešuje te probleme obupanih staršev, ki so se znašli celo pod izvršbami, pod grožnjo izvršb, to pomeni, prej popolnim socialnim kolapsom. In zato pravim, fakulteta za socialno delo, odlično usposablja socialne delavce, njihova prvenstvena naloga je delati na terenu, delati z ljudmi in ne pa se toliko, zgubljati v kafkajanskih hodnikih birokracije in, in potem bo seveda sistem končno, deloval. In na to opozarjamo, triinsedemdeset novih, torej sodelavcev je bilo potrjenih, vendar ni dovolj, kajti teh triinsedemdeset je dobilo tudi neki dodaten obseg dela, nove zadolžitve in in to ne rešuje pač tistega primanjkljaja od prej, se pravi, nove novo vlado in nadaljnje vlade seveda čaka težko delo, da bo predvsem kadrovsko popolnila te centre na ustrezen način, verjamem pa, da bo tudi aktualna ministrica sama sproti videla, ali je predlagana reorganizacija zares optimalna ali jo bo pa sama nadgrajevala sproti glede na situacije, glede na potrebe, in to ni napad na niti na Anjo Kopač Mrak niti na nič, niti ni zgodovinski krožek, samo je pa nekaj, da je treba vedeti, zakaj smo tu, kjer smo. Treba je vedeti, da, da, da so zadeve resne in treba se je zavedati, da so te debate potrebne, pa ne samo danes. Še bodo potrebne. Hvala lepa.